Ce processus a reposé sur un certain nombre d'abus de pouvoir je me souviens de l'invention du concept étrange de Bureau élargi à tous les députés, afin d'avoir un prétexte pour rassembler tout le monde à Bruxelles, au même moment. Bureau élargi qui est ensuite progressivement devenu mini session, quand on a fait suivre ces réunions de votes puis de débats, sans que le gouvernement français ne proteste, d'ailleurs, et que l'on a construit l'hémicycle de Bruxelles sur des fonds privés, car c'était dans l'illégalité la plus totale hémicycle qui a été loué à prix d'or dans les dernières heures

J'entends bien l'argument économique, mais la réponse naturelle à l'argument économique est de rassembler toutes les activités, y compris celles des commissions et les réunions de groupe, dans ce qui est le siège officiel du Parlement, à Bruxelles.

Fox qui appartient à une formation politique en principe eurosceptique proclamer la souveraineté de cette Assemblée.

Pour ma part, je considère plutôt, en cohérence avec les positions d'autres formations politiques, que notre Assemblée est le fruit d'une coopération internationale et qu'elle doit donc respecter la diversité des lieux de travail qui existent partout en Europe, la diversité des agences, car il n'y a aucune raison, par exemple, que la Banque centrale européenne soit à Francfort ou la Cour de justice à Luxembourg si l'on doit supprimer ce qui est le cœur du problème et que vous recherchez sans vraiment vouloir le dire le siège du Parlement à Strasbourg.